Wtrącał się w sprawy, które jakoś do tej pory układały się bez niego. No ktoś złośliwy mógłby pomyśleć, że może Komisja Europejska pozazdrościła możliwości brania łapówek krajom członkowskim, rządom krajów członkowskich. Oczywiście ja takim złośliwym człowiekiem podejrzliwym nie jestem, ale po cóż to dawać. Nawet w gorączce bym nie pomyślał takich złych rzeczy o Komisji, ale po cóż dawać pretekst złym ludziom, żeby takie rzeczy myśleli jeszcze przed wyborami. Więc myślę, że komisarzem no bo ktoś również podejrzliwy mógłby pomyśleć, że komisarze mogą w ten sposób wpływać właśnie na mniejsze kraje członkowskie, zniechęcać do inwestowania, wypłaszać inwestycje z jednych krajów, żeby udzielać takich propozycji nie do odrzucenia inwestorom, żeby zainwestowali zamiast w tym kraju, jednak w innym kraju. Więc myślę, że jest to narzędzie jak najbardziej protekcjonistyczne i niedawno ubolewaliście nad polityką Trumpa, a teraz chcecie robić tutaj takie historie u siebie.